Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, ik wil u twee concrete vragen voorleggen deelt u de bevindingen van Jacques Beres over de talrijke aanwezigheid van jihadisten op Syrisch grondgebied en zo ja, welke gevolgen heeft dat voor de Europese strategie in Syrië?